árni steinar jóhannsson fyrrverandi alþingismaður lést síðla sunnudags á dvalarheimilinu dalbæ á dalvík hann var aðeins sextíu og tveggja ára að aldri en hafði í nokkur missiri barist við krabbamein árni steinar jóhannsson var fæddur á dalvík tólfta júní nítján hundruð fimmtíu og þrjú foreldrar hans voru jóhann ásgrímsson helgason sjómaður og kona hans valrós árnadóttir verslunarmaður árni steinar lauk gagnfræðaprófi á dalvík árið nítján hundruð sextíu og níu eftir árs nám í framhaldsskóla í bandaríkjunum fór hann í garðyrkjuskóla ríkisins og lauk prófi þaðan árið nítján hundruð sjötíu og fjögur og framhaldsnám stundaði hann í landbúnaðarháskólanum í kaupmannahöfn í fimm ár til ársins nítján hundruð sjötíu og níu þá fluttist hann til akureyrar og varð garðyrkjustjóri þar og síðar umhverfisstjóri til nítján hundruð níutíu og níu er hann var kosinn á alþingi að lokinni þingmennsku var árni steinar um tíma sjálfstætt starfandi ráðgjafi í umhverfismálum en síðar var hann ráðinn umhverfisstjóri fjarðabyggðar og gegndi því starfi meðan kraftar entust árni steinar sat í stjórnum félaga og stofnana á sérsviði sínu og tók þátt í alþjóðlegri samvinnu garðyrkju og skógræktarmanna hann sat í stjórn rariks tvö þúsund og átta til tvö þúsund og fjórtán og sem stjórnarformaður frá því í maí tvö þúsund og níu sem ungur maður var árni steinar jóhannsson mjög áhugasamur um þjóðmál hafði róttækar skoðanir og barðist ekki síst fyrir sjónarmiðum landsbyggðar og valddreifingar gætti þess mjög í málflutningi hans og verkum innan þings og utan hann leiddi lista þjóðarflokksins í norðurlandskjördæmi eystra nítján hundruð níutíu og eitt og náði athyglisverðum árangri skorti lítið á til að hljóta þingsæti hann var síðar í framboði fyrir alþýðubandalagið og óháða og árið nítján hundruð níutíu og níu var hann í öðru sæti á lista vinstri hreyfingarinnar græns framboðs og var kosinn þingmaður það kjörtímabil til vors tvö þúsund og þrjú hann hafði áður verið varaþingmaður tvívegis og tvisvar sinnum síðar tók hann sæti varamanns hann sat á níu þingum alls árni steinar var einn af varaforsetum alþingis meðan hann átti hér fast sæti og var þar dugmikill vel látinn og mikill mannasættir fyrir vikið varð hann vinmargur og skipti þá engu hvort í hlut áttu pólitískir samherjar eða andstæðingar árni steinar jóhannsson verður þeim sem með honum störfuðu á alþingi svo og öðrum sem honum kynntust minnisstæður fyrir það hve hreinskiptinn hann var glaðlyndur og gamansamur en jafnframt skyldurækinn vandvirkur fagmaður og metnaðarfullur við störf sín hann hafði græna fingur og vann brautryðjendastörf í umhverfismálum víða um land hann naut vinsælda hvar sem hann starfaði fyrir einlægni sína þekkingu og áhuga á verkefnum sínum og skilur eftir í hugum samferðamanna hugljúfa mynd af drengskaparmanni ég bið háttvirta alþingismenn að minnast árna steinars jóhannssonar fyrrverandi alþingismanns